Vielfach erhielten riskante und hochkomplexe Finanzprodukte von Ratingagenturen Bestnoten, vielfach zu Unrecht. Spekulationsblasen entstanden und wurden verschärft.

Problematisch ist für mich die Schwelle der Anteile, die eine Ratingagentur unter anderem halten darf.

Wenn man die Struktur der Oligopole am Ratingmarkt brechen will, braucht man eine Vielzahl von Dingen, wenn es denn überhaupt möglich ist.